Signora Presidente, onorevoli colleghi, mille miliardi di euro l'anno di gettito fiscale potenziale vanno perduti proprio a causa della frode fiscale, dell'evasione, dell'elusione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva. Sono numeri assolutamente inaccettabili e intollerabili, che richiedono lo sforzo urgente di tutte le istituzioni per raggiungere entro il 2020 la riduzione della metà della perdita del gettito fiscale. A mio avviso, il mancato coordinamento delle politiche fiscali dell'Unione europea deve trovare una soluzione veloce ed efficace per rendere più forte la competitività del mercato interno e soprattutto per ridare respiro ai cittadini che sono già provati dalle misure di austerità messe in campo dagli Stati, proprio in seguito alla grave crisi economica, senza che si aumentino le aliquote fiscali o si introducano nuove imposte, il che sarebbe un grave danno.